Spoštovani predsedujoči, spoštovane poslanke in poslanci! Veljavni Zakon o vinu določa, da lahko, da lahko daje, da se lahko daje vino v promet končnemu potrošniku le originalno polnjeno. Dopušča sicer izjemo, da lahko neoriginalno polnjeno vino, da se lahko neoriginalno polnjeno vino daje v promet le pridelovalci vina, ki ponujajo vino iz lastne pridelave v svojem proizvodnem obratu. Poslanci Nove Slovenije te zadnje spremembe leta dva tisoč trinajst nismo podprli. Spomnimo se, da so bili takrat stališča deležnikov glede predlaganih in kasneje uveljavljenih rešitev različna. Zato je današnji predlog dobrodošel, saj saj izjemo širi tudi na gostinske obrate, ki na pridelovalnem območju ponujajo deželno vino s tega območja. Predlagatelj predlaga tudi nižanje spodnjih mej predpisanih glob, ki so dejansko previsoke. Novi Sloveniji smo prepričani, da je prepoved točenja neustekleničenega ali odprtega domačega vina, si da, vina siromaši turistično ponudbo v naših vinorodnih območjih in s tem odvrača goste. Kot je že leta dva tisoč trinajst opozorila Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije, je področje v primerljivih državah Evropske unije urejeno veliko bolj fleksibilno, prilagodljivo, lokalnim pridelovalcem vina in gostincem prijazno. Kljub temu pa imajo urejen natančen nadzor. Če želimo v Sloveniji na podeželju ohraniti vinograde in tudi manjšim vinogradnikom omogočiti prodajo tistega, kar s svojimi rokami pridelajo, seveda ob izpolnjevanju ostalih zakonskih pogojev za pridelavo vina, potem je takšna sprememba zakona nujna. V nasprotnem primeru verjetno lahko v prihodnosti pričakujemo opuščanje obdelovanja takšnih vinogradov in njihovo zaraščanje. Glede na navedeno v poslanski skupini Nove Slovenije - Krščanskih demokratov menimo, da je zakon primerno za nadaljnjo obravnavo.